Señora Presidenta, deseo también expresar mi satisfacción por la rápida modificación del texto del Reglamento, que intenta subsanar parte de un problema mucho más complejo y amplio y que tiene que ver con las complicadas relaciones entre la OLAF y su Comité de Vigilancia, tensión que, siendo históricamente lógica y que hemos vivido

Yo quería también plantear que espero que, una vez recuperada esta independencia, el Comité de Vigilancia sea capaz de volver a dedicarse a aquello para lo que tiene mandato defender la independencia de la OLAF con respecto a la Comisión y a cualquiera de las otras instituciones, respetar escrupulosamente las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos —cosa que últimamente no había sido tan especial— y proteger las garantías procesales de aquellas personas que están bajo investigación de la OLAF.